Wir begrüßen als ersten wichtigen Schritt das Versprechen des libyschen Ministerpräsidenten dem UNHCR und der internationalen Organisation für Migration den vollen Zugang zu den Lagern in seinem Machtbereich zu gewähren.

Migranten dabei helfen, in ihre Herkunftsländer zurückzukehren.

Das allein kann nicht reichen, denn wir müssen zusätzlich mehr Entwicklungsprogramme in den Herkunftsländern fördern und den Rahmen der legalen Einwanderung nach Europa erweitern. Zum anderen sollen Schutzbedürftige, also Menschen, die vor politischer Verfolgung und vor Bürgerkrieg geflohen sind, unter Federführung des UNHCR zunächst in den Tschad und in den Niger gebracht werden und von dort aus weiter umgesiedelt werden in aufnahmewillige Staaten in Afrika oder in der EU. Ich kürze es ab Mittelfristig müssen in Libyen selbst die Schutzgründe geprüft werden und resettlement muss von dort aus nach Europa ermöglicht werden.